À ceci près que c'est l'Union européenne qui a quand même grandement contribué à l'aggravation de ce problème dans de très nombreux États membres. Les politiques d'austérité conduites depuis plus de dix ans, c'est vous. Par conséquent, cela vous disqualifie totalement pour avoir la prétention de réguler les dérives du libre échange débridé et de l'ultra libéralisme.

Macron, qui applique docilement et avec tant de zèle vos injonctions, il n'en demeure pas moins que selon nous, l'échelon légitime pour sortir de cette spirale infernale ne peut être que national.